Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren!

Und dafür ist ihm wirklich ein großes Dankeschön auszusprechen. Ich möchte in meinem Beitrag kurz eingehen auf die Geschichte, warum und wie dieser Stein überhaupt ins Rollen gekommen ist. Das war Anfang 2012, als mein grüner österreichischer Nationalratskollege, unser Justizsprecher Albert Steinhauser, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sich dazu entschlossen hat, beim österreichischen Verfassungsgerichtshof eine Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung einzubringen. Es hat dann einige Monate gedauert, und es wurden insgesamt 11139 Unterschriften gesammelt meine war mit dabei und das ist die größte Verfassungsklage der Republik Österreich gewesen.

Nämlich Eingriff in die Grundrechtssphäre, ohne dass das Mittel geeignet wäre, die angestrebten Ziele Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus wirklich zu erreichen. Und selbst wenn es Einzelfälle gibt, ist klar, dass nicht das gelindeste Mittel angewendet wurde.

Diese schweren Eingriffe in die Privatsphäre, sind unverhältnismäßig. Ich bin sehr froh, dass der österreichische Verfassungsgerichtshof dann zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist und dieser die Bedenken der Österreicherinnen und Österreicher, die diese Unterschriften eingereicht haben, unterstützt hat und gesagt hat unverhältnismäßig und vor allem auch ineffizient. Das heißt, mit diesem Urteil ist klar, dass diese Vorratsdatenspeicherung und die Gesetze, die es auf nationaler Ebene gibt, auch abgeschafft gehören.